Potravinová kríza nie je iba hospodárskym a humanitárnym problémom, ale aj otázkou svetového mieru a bezpečnosti.

Zasadnutie svetového samitu o potravinovej bezpečnosti sa neuberalo smerom, aký si organizátori želali. I keď boj proti hladu je problém sociálno ekonomický, finančný a kultúrny, diskusia v zhromaždení sa zúžila iba na technickú úroveň.

Nemôžem si pomôcť, ale aj otázku riešenia hladu a chudoby vidím často ako mediálnu tému, a nie konkrétny problém, ktorý treba urgentne riešiť.